Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Der Herr Kommissar hat gerade angedeutet, inwieweit die Europäische Kommission versucht, mit den Amerikanern in Kontakt zu stehen, um mögliche neue Handelshemmnisse zu verhindern.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist einfach untragbar! Und das müssen wir den Amerikanern in aller Deutlichkeit sagen.

Deswegen wünsche ich mir, dass es die Kommission hier nicht bei Erklärungen im Plenarsaal des Europäischen Parlaments belässt, sondern wirklich aktiv wird.

Wir sehen doch zweifelsohne die großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen die Vereinigten Staaten von Amerika stecken. Wir sehen doch aber auch die Krise, in der sich viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union befinden. Warum nutzen wir nicht die Gelegenheit, auf die Amerikaner zuzugehen und vorzuschlagen, dass wir gemeinsam, transatlantisch ein Projekt erarbeiten, wie wir gemeinsam vielleicht mit einem gemeinsamen Pakt für Arbeit und Beschäftigung, für Wachstum und Stimulierung unserer Wirtschaften auf beiden Seiten des Atlantiks die Wirtschaft wieder in Gang bringen? Ich bin der festen Überzeugung, statt dass wir nun defensiv drangehen und versuchen, die Amerikaner von Unsinn abzuhalten, sollten wir offensiv uns überlegen, ob wir nicht in der Lage sind, gemeinsam mit den Amerikanern ein gemeinsames Paket auf den Weg zu bringen, das insgesamt die Wirtschaft in den stärksten Volkswirtschaften der Welt voranbringen könnte. Ich wäre sehr dankbar, wenn die Europäische Kommission hier aktiv werden könnte.